Lo decía hoy en el debate del estado de la Unión Europea nuestro presidente Juncker. Somos, en esencia, la defensa de la libertad, de la igualdad y del Estado de Derecho. Tenemos la oportunidad, con la aprobación de esta Acta Europea de Accesibilidad, de demostrar que Europa tiene alma y demostrar que Europa cree en la igualdad. Accesibilidad es participación accesibilidad es igualdad accesibilidad es quitar obstáculos a la libre circulación accesibilidad es apoyar el derecho a la integridad de las personas es apoyar el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la educación, al trabajo, a la libre circulación y residencia. Por eso es importante la votación de mañana.